Es ist uns völlig bewusst, dass wir eine vertragliche Regelung benötigen, um Rechtssicherheit zu schaffen.

Wir könnten uns eine Reihe anderer Möglichkeiten vorstellen, die über eine breitere Vertragsänderung gehen, um das voll in die Gemeinschaftspolitik einzubeziehen, oder auch innerhalb des entsprechenden Artikels das an anderer Stelle mit anderen Formulierungen zu machen.

Dennoch muss man sagen, die Währungsunion ist eine Gemeinschaftskompetenz. Es darf keinen Weg geben weder beim Stabilitätsmechanismus noch beim Pakt für Wettbewerbsfähigkeit dass diese Gemeinschaftskompetenz ausgehöhlt wird! Der Vertrag hat Mängel, die leider Gottes aufgrund der beschriebenen Umstände nur intergouvernemental aufgefangen werden können.

Es wäre falsch, wenn wir Parallelstrukturen aufbauen, die immer weiter auseinandergehen und so auf Dauer die Gemeinschaft als Ganzes nicht mehr zusammengehalten werden kann. Dies muss auf jeden Fall vermieden werden. Hier sehe ich den Beginn einer Spaltung, wenn wir in diesen Wochen nicht verantwortlich und richtig reagieren.

Beim Pakt für Wettbewerbsfähigkeit werden wir noch feststellen, wie schwerfällig der intergouvernementale Ansatz in diesem Bereich sein wird. Wir haben drei Bereiche den Stabilitäts und Wachstumspakt, wo wir die normale Gesetzgebung und auch die Gemeinschaftsmethode haben.

Ich meine, dass wir nicht unsere Ideallösung anstreben, aber wenn wir Verantwortung zeigen, sollten auch die anderen Institutionen, insbesondere der Rat, Verantwortung zeigen.

Ich möchte gerne dazu beitragen, dass wir eine Mehrheit für diesen Plan bekommen, und zwar innerhalb der notwendigen Frist.